um stjórnarráð íslands og fleiri lögum megintilgangur frumvarpsins er að skapa lagalega umgjörð og fótfestu fyrir siðareglur fyrir stjórnsýslu ríkisins

ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um umboðsmann alþingis númer áttatíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö og um ráðherraábyrgð númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú gert er ráð fyrir einum almennum siðareglum fyrir alla ríkisstarfsmenn og síðan sértækari reglum fyrir ráðherra starfsmenn stjórnarráðs íslands og starfsmenn einstakra stofnana undanfarin ár hefur mikil umræða átt sér stað á alþjóðavettvangi um gildi siðareglna í opinberra stjórnsýslu efnahags og framfarastofnun evrópu o e c d hefur verið leiðandi á því sviði en einnig hafa evrópuráðið og sameinuðu þjóðirnar beitt sér fyrir því að opinberum starfsmönnum séu settar siðareglur tilgangurinn með slíkum reglum er að afstýra spillingu og undirstrika að heilindi og virðing við grundvallarsiðferðisgildi séu hornsteinn góðra stjórnarhátta í lýðræðisríki reynslan erlendis frá sýnir einnig að það er ekki nóg að setja reglur af þessu tagi það þarf að undirbúa í samráði við starfsfólk huga þarf vel að fræðslu og eftirfylgni og loks þarf að vera ljóst hvaða afleiðingar brot á siðareglum geti haft í för með sér eins og rakið er í athugasemdum með frumvarpinu á umræða um siðareglur hér á landi nokkra forsögu og á hundrað tuttugasta og öðrum löggjafarþingi var ég fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu um bætt siðferði í opinberum rekstri í tillögunni eins og hún var samþykkt á alþingi segir að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til að kanna starfsskilyrði stjórnvalda eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu í því skyni skyldi nefnd semja skýrslu um eftirtalin atriði almennar efnisreglur stjórnsýsluréttarins stjórnkerfið og eftirlit með starfsemi stjórnvalda afleiðingar réttarbrota í stjórnsýslunni og loks úrbætur en nefndinni var falið að setja fram sjónarmið um leiðir sem færar eru til úrbóta í þeim tilvikum sem gefa tilefni til þess páll hreinsson prófessor var skipaður formaður umræddrar nefndar samkvæmt skýrslu sem lögð var fyrir alþingi á hundrað tuttugasta og fimmta löggjafarþingi skýrslan heitir starfsskilyrði stjórnvalda þar er að finna fjölmargar ábendingar atriði sem betur mega fara í starfsumgjörð stjórnvalda þar má nefna setningu siðareglna stofnun lagaskrifstofu fyrir stjórnarráðið betra skipulag á menntun starfsmanna til dæmis í formi stjórnsýsluskóla mótun framtíðarstefnu fyrir þróun stjórnsýslukerfisins meðal annars að því er varðar þörf á sjálfstæðum stjórnsýslunefndum og skýrari reglur um upplýsingarétt þingmanna og þagnarskyldu opinberra starfsmanna þegar tillögurnar eru lesnar nú ellefu árum síðar kemur í ljós að flestar þeirra hafa náð fram að ganga árið tvö þúsund og sex gaf fjármálaráðuneytið reyndar út viðmið fyrir góða starfshætti ríkisstarfsmanna ekki eru þar hins vegar nein ákvæði um eftirlit með viðmiðunum eða afleiðingar þess ef gegn þeim er brotið þeim hefur heldur ekki verið fylgt nægilega vel eftir með fræðslu til starfsmanna núverandi ríkisstjórn hefur hins vegar sett margháttaða vinnuaðstöðu sem svarar mörgu af því sem kemur fram í skýrslu páls hreinssonar má þar nefna stofnun lagaskrifstofu í forsætisráðuneytinu í nóvember síðastliðinn sem mun hafa það hlutverk að móta gæðakröfur til lagafrumvarpa ríkisstjórnarinnar og fylgja þeim eftir þá er að störfum nefnd um endurskoðun laga um stjórnarráð íslands sem falið hefur verið að gera tillögur meðal annars um innra skipulag ráðuneyta og samskipta ráðuneyta og ríkisstofnana þá er að störfum nefnd um endurskoðun laga um stjórnarráð íslands sem falið hefur verið að gera tillögur er auki sveigjanleika innan ráðuneyta og stofnana og tryggi jafnframt að þekking og mannauður sé nýttur til fulls eftir því sem verkefni og áherslur breytast nefndin skal fyrir fyrsta apríl næstkomandi skila tillögum um eftirfarandi atriði innra skipulag ráðuneyta og starfsheiti starfsmanna sveigjanleika í starfsmannahaldi innan ráðuneyta og milli ráðuneyta og stofnana og heimildir til flutnings embættismanna og annarra starfsmanna innan stjórnarráðsins ráðningar í störf hjá hinu opinbera og þar með talið auglýsingaskylda starfa og frávika frá þeirri skyldu meðal annars vegna tímabundinna aðstæðna málsmeðferð við veitingu á minningar og starfslok embættismanna og annarra starfsmanna ráðuneyta og stofnana stöðu pólitískra aðstoðarmanna ráðherra

un taka meðal annars á ákvæðum um þagnarskyldu ef við víkjum þá aftur að þessu frumvarpi sem hér er til umræðu þá má segja að eftir bankahrunið hafi aldrei verið meiri þörf á því að setja stjórnsýslunni og störfum ráðherra skýrar siðareglur til þess meðal annars að freista þess að endurreisa traust almennings til opinberra stofnana sú ríkisstjórn sem tók við fyrsta febrúar tvö þúsund og níu beitti sér strax fyrir ýmsum úrbótum í samræmi við ákvæði stjórnarsáttmálans um bætt siðferði í stjórnsýslunni starfshópur var meðal annars settur á laggirnar sem skyldi leggja drög að siðareglum hann skilaði tillögum sínum níunda október síðastliðinn og er skýrslu hans að finna sem fylgiskjal tvö við frumvarpið sem hér er til umræðu þar er að finna tillögur að grunngildum stjórnsýslunnar góðum siðvenjum í stjórnsýslu og loks siðareglum ráðherra og siðareglum starfsfólks stjórnarráðsins en jafnframt kom það fram í vinnu starfshópsins að skylda væri að skapa lagalega umgjörð um siðareglurnar þannig að ljóst væri til dæmis hvert væri samspil þeirra og þeirra skyldna sem hvíla á ríkisstarfsmönnum samkvæmt lögunum tillögur starfshópsins sem siðareglur voru skiptar bæði innan ráðuneytanna og einnig voru þær birtar á heimasíðu forsætisráðuneytisins og kallað eftir athugasemdum sjálf frumvarpssmíðin hófst síðastliðið haust og var haft samráð við umboðsmann alþingis einkum varðandi ákvæði sem snerta hans störf starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis og félög ríkisstarfsmanna en þau lýstu sig fylgjandi því að frumvarpið yrði lagt fram þá var haft samráð við forráðamenn þjóðfundarins sem haldinn var í reykjavík í nóvember tvö þúsund og níu en gera má ráð fyrir nánari samráði við þá þegar kemur að því að útfæra sjálfar siðareglurnar mun ég nú gera nánari grein fyrir meginefni frumvarpsins það er lagt til að siðareglur fái lagastoð þannig að fjármálaráðherra verði falið að staðfesta almennar siðareglur fyrir starfsmenn ríkisins enda fer fjármálaráðherra með starfsmannamál ríkisins sem forsætisráðherra staðfestir siðareglur fyrir ráðherra og eftir atvikum aðstoðarmanna þeirra og enn fremur siðareglur fyrir starfsmenn stjórnarráðsins siðareglurnar fyrir ráðherra og starfsmenn stjórnarráðsins munu verða sértækari en hinar almennu reglur sem fjármálaráðherra staðfestir eins er gert ráð fyrir að hver og ein ríkisstofnun geti sett sér siðareglur á grundvelli hinna almennu siðareglna gert er ráð fyrir að frumvarpið samkvæmt frumvarpinu á að setja á fót sérstaka samhæfingarnefnd forsætisráðherra sem fylgist með því að siðareglur nái tilætluðum árangri og gera tillögu til stjórnvalda um leiðir til að draga úr hættu á spillingu og hagsmunaárekstrum samhæfingarnefndin á að hafa samráð við umboðsmann alþingis og ríkisendurskoðanda þannig verði tryggt að ábendingar og eftirlit embætta alþingis um vandaða stjórnsýslu skili sér sem best til stjórnsýslunnar og þær móti verkreglur vinnu og siðareglur enn fremur mun samhæfingarnefndin veita umsögn um drög að siðareglum þá mun ársskýrsla hennar vera lögð fyrir alþingi þótt meginábyrgð á framfylgd siðareglna verði á herðum stjórnenda hjá ríkinu þá er gert ráð fyrir því við viðbótar í frumvarpinu að umboðsmaður alþingis taki við kærum um brot á siðareglum og gefi álit samanber aðra og þriðju greinar frumvarpsins að þessu leyti er valin önnur leið en starfshópurinn lagði til og var það gert að höfðu samráði við embætti umboðsmanns alþingis jafnframt er í fjórða grein frumvarpsins kveðið skýrlega á um vernd ríkisstarfsmanna sem greina viðeigandi aðilum frá brotum á siðareglum og lögbrotum almennt sem þeir verða áskynja þá er í sjöunda og áttundu greinar frumvarpsins kveðið á um að liggi fyrir að siðareglur hafi verið brotnar geti það leitt til agaviðurlaga til samræmis er lagt til að lögum um ráðherra ábyrgð verði breytt þannig að ljóst sé að brot á siðareglum geti leitt til viðurlaga samkvæmt

og fjármálaráðherra undirbúa setningu siðareglna á grundvelli tillagna starfshóps forsætisráðherra eins og sjá má á fskj þrjú með frumvarpinu efnislega er ekki tekin afstaða til þess í frumvarpinu hvað eigi að standa í siðareglum sú vinna er eftir í kjölfar setningar lagarammans en drög liggja fyrir til viðbótar við það samráð sem þegar hefur farið fram er sjálfsagt í því efni að taka tillit til niðurstaðna þjóðfundarins sem haldinn var í nóvember tvö þúsund og níu

um þingsköp þar er einnig að finna ákvæði um hagsmunatengsl og hagsmunaárekstra meðferð fjármuna hegðun og framgöngu vinnubrögð og að byggja beri ákvarðanir á bestu fáanlegum upplýsingum upplýsingagjöf og samskiptum við samstarfsfólk og almenning má í þessu sambandi nefna ábendingu sem fram kemur í áliti framkvæmdastjórnar e s b um aðildarumsókn íslands sem birt var í gær en þar er sérstaklega kallað eftir því að tekið verði á hagsmunaárekstrum vegna náinna tengsla stjórnmálamanna og viðskiptalífs má ætla að lögfesting frumvarpsins og setning siðareglna í kjölfarið muni mæta þessari ábendingu að verulegu leyti á fylgiskjali eitt er síðan að finna aðgerðaráætlun um bætt siðferði í stjórnsýslu ríkisins er lýsir því hver verði gangur mála verði frumvarpið að lögum virðulegi forseti ég tel að með því að flytja frumvarp þetta sýni ríkisstjórnin í verki að hún taki kröfuna um siðbót í opinberri stjórnsýslu alvarlega ekki verði látið við það sitja að setja siðareglur heldur hefur verið gaumgæfilega hugað að því hvernig siðareglurnar geti fallið að lagareglum sem gilda um störf ríkisstarfsmanna og hvernig eftirlit fræðslu og samhæfing ólíkra embætta verði sem best fyrir komið væntanleg skýrsla rannsóknarnefndar alþingis mun einnig færa okkur upplýsingar um annmarka í stjórnsýslunni og sem verða þarft innlegg í yfirferð alþingis á þessu frumvarpi að svo mæltu legg